hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um fiskræktarsjóð frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd þetta er hið þriðja frumvarp af svipuðum toga þannig að við vorum með sömu gesti í heimsókn fyrir nefndina eins og fyrr er talið auk þess sem friðrik sophusson frá landsvirkjun kom einnig til

með þessu frumvarpi er lagt til að settar verði skýrar reglur um hlutverk og stöðu fiskræktarsjóðs en nauðsynlegt þykir að breyta ákvæðum laga um sjóðinn sem er að finna í eldri lögum um lax og silungsveiði númer sjötíu og sex nítján hundruð sjötíu gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi áfram tekjur af tveimur prósentum gjaldi af veiði í ám og vötnum en að gjaldtöku af tekjum af sölu raforku verði aflétt á fundum sínum ræddi nefndin um skipun stjórnar sjóðsins en samkvæmt gildandi lögum er núverandi stjórn skipuð sex nefndarmönnum og með frumvarpinu er lagt til að þeim sé fækkað í fimm þannig verður einn nefndarmaður tilnefndur af landssambandi fiskeldisstöðva í stað tveggja tilnefndra af landssambandi fiskeldis og hafbeitarstöðva telur nefndin það eðlilegar breytingar samhliða því að með frumvarpinu er gert ráð fyrir að fiskræktarsjóður dragi úr eða hætti stuðningi við fiskeldi en tekur fram að stuðningur við fiskeldi er alls ekki útilokaður fyrir nefndinni var þeim sjónarmiðum hreyft að fiskræktarsjóður ætti einungis að veita lán og styrki til framkvæmda í ám og vötnum sem heimilaðar hafa verið af lax og silungsveiðisviði fiskistofu verði frumvarp um flutning stjórnsýslu og eftirlitsverkefna á sviði lax og silungsveiði að lögum telur nefndin að þessi ábending sé byggð á réttmætri forsendu en telur þó vart nauðsyn á því að slíkt sé bundið í lög þar sem að í úthlutunarreglum sjóðsins eða reglugerð ráðherra mætti skilyrða greiðslu í þeim tilvikum að framkvæmd sem ákveðið er að styrkja sé leyfisskyld þannig að ekki komi greiðsla fyrir hana fyrr en leyfi hefur verið veitt þá má einnig vísa til fjórðu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins þar sem segir að heimilt sé að skilyrða úthlutanir við að úthlutunarhafar geri grein fyrir framvindu verkefna og ráðstöfun fjár samkvæmt nánari reglum stjórnar fiskræktarsjóðs fyrir nefndinni komu einnig fram þau sjónarmið að ákvarðanir fiskræktarsjóðs þyrftu að vera kæranlegar til ráðherra en í frumvarpinu er lagt til að ákvarðanir sjóðsins séu endanlegar á stjórnsýslustigi misjafnt er hvort ákvarðanir um úthlutanir styrkja úr sjóðum eru kæranlegar til ráðherra telur nefndin að þrátt fyrir að stjórn sé bundin af reglum stjórnsýslulaga við meðferð mála og sé undir eftirliti ráðherra verði að telja eðlilegt að unnt sé að kæra ákvarðanir sem þessar enda veiti það stjórn sjóðsins ákveðið aðhald við ákvörðun um styrkveitingar til rannsóknar og vísindaverkefna leggur nefndin því til að ákvæðið í lokamálslið áttundu greinar frumvarpsins um að úrskurðir nefndarinnar séu endanlegir á stjórnsýslustigi falli brott á fundum nefndarinnar kom fram að gjaldtakan af tekjum af sölu raforku sem lagt er til að verði aflétt hefði ekki samrýmst nægilega vel þeim breytingum sem urðu á raforkumarkaðnum þegar samkeppni var komið á í raforkusölu þá kom einnig fram að gjaldið hefði verið talið vera bætur fyrir það tjón er nýting á vatnsafli til raforkuframleiðslu hefði valdið á veiði og fiskrækt í ám og vötnum en raforkufyrirtækjum er skylt að bæta það tjón sem þau valda að fullu samkvæmt ákvæðum í vatnalögum og lax og silungsveiðilögum og almennum reglum skaðabótaréttar telur nefndin því að sú tilhögun sem lögð er til í frumvarpinu sé til þess fallin að mæta sjónarmiðum allra sem í hlut eiga og tryggja nauðsynlegan starfsfrið um sjóðinn nefndin leggur einnig til lagfæringar er varða orðalag í sjöttu grein um uppkvaðningu úrskurða fiskistofu vegna kæru veiðiréttarhafa eða veiðifélags á álögðu gjaldi af veiðitekjum samkvæmt stjórnsýslulögum er stjórnvaldi skylt að rökstyðja úrskurði sína skriflega og því óþarft að taka það sérstaklega fram nefndin leggur auk þess til smávægilegar lagfæringar sem varða tilvísanir í lagagreinar í ákvæðum frumvarpsins og einnig breytingu á áttundu greinar þar sem fjallað er um að fiskræktarsjóði sé heimilt að afla umsagnar matvælastofnunar um umsóknir um lán eða styrki en við tilfærslu verkefna til fiskistofu samkvæmt frumvarpi á þingskjali átta hundruð þrjátíu og tvö fimm hundruð þrítugustu og fyrsta máli mun fiskistofa ef frumvarpið verður að lögum veita þessar heimildir til framkvæmda í ám og vötnum í samræmi við þrítugustu og þriðju grein laga um lax og silungsveiði

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til á sérstöku þingskjali atli gíslason er samþykkur áliti þessu með fyrirvara helgi hjörvar var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir karl fimmti matthíasson gunnar svavarsson kjartan ólafsson birkir jón jónsson jón gunnarsson grétar mar jónsson og atli gíslason með fyrirvara eins og fyrr segir